Zgadzam się, iż potrzebujemy skutecznych i adekwatnych inspekcji pracy w Unii Europejskiej, szczególnie jeśli naszym celem jest zwiększenie mobilności na rynku wewnętrznym oraz coraz większe korzystanie ze swobody przepływu pracowników, usług czy swobody przedsiębiorczości. Inspekcje pracy są niezbędnym elementem, który wraz ze współpracą i wymianą informacji pomiędzy właściwymi organami państw członkowskich oraz odpowiednim poziomem monitoringu powinien zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz poszanowanie zasad konkurencyjności. W sprawozdaniu znalazło się jednak wiele zapisów, które mogłyby spowodować nadmierne obciążenia administracyjne i finansowe, nie mając większej wartości dodanej.

stworzenie unijnego rejestru formularzy A1, który miałby stanowić uzupełnienie istniejących rejestrów krajowych i być dostępny dla organów władzy w całej Unii Europejskiej. Uważam, że wprowadzenie takiego rejestru na poziomie unijnym wiązałoby się z nadmiernymi kosztami i obciążeniami dla administracji krajowych i nie przyniosłoby zamierzonego efektu. Dostęp do informacji na temat wydanych formularzy A1 można uzyskać poprzez wymianę informacji pomiędzy organami państw członkowskich oraz dzięki coraz powszechniej stosowanemu systemowi IMI. Ponadto sugerowany system wczesnego ostrzegania przed przypadkami naruszania ochrony pracowników i pracy nierejestrowanej na wzór systemu szybkiego informowania RAPEX, czy też sporządzanie czarnej listy, są rozwiązaniami całkowicie nieadekwatnymi do prawa pracy i naruszeń z nimi związanych.